hæstvirtur forseti ég hef beint fyrirspurn til hæstvirts sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra sem er svohljóðandi hefur farið fram athugun á því hver séu margfeldisáhrif sjávarútvegs í þjóðarbúskapnum það þarf auðvitað ekki að hafa mörg orð um það að sjávarútvegur skipar mjög veglegan sess í þjóðarbúskap okkar íslendinga hagtölur sýna að aðrar greinar hafa reyndar verið að koma mjög sterkt inn á undanförnum árum en það breytir þó ekki því að sjávarútvegur er geysilega mikilvægur og leitun að þjóðfélagi sem byggir í eins miklum mæli á sjávarútvegi og tengdum greinum ekki nóg með það að við erum auðvitað mjög auðugt og þróað þjóðfélag sem byggjum svona sterkt á sjávarútvegi þjóðhagsreikningar gefa að mínu mati ekki nægilega skýra mynd af mikilvægi atvinnugreinarinnar og tengdra greina af því að eingöngu er þar verið að horfa á bein framlög atvinnugreinanna til landsframleiðslunnar ég held að það væri mikilvægt að horfa á þetta í svolítið víðara samhengi og við gætum til dæmis nefnt fyrirtæki sem þjóna íslenskum útgerðum og fiskvinnslufyrirtækjum eða fyrirtækjum sem vinna úr hráefnum tengdum sjávarútvegi í öðru lagi fyrirtækjum sem eiga mikið undir viðskiptum við sjávarútvegsfyrirtæki og þá getum við meðal annars horft meðal annars til fjármálafyrirtækjanna síðan eru það opinberu fyrirtækin en eru auðvitað mörg sem sinna mjög sjávarútvegi með einum eða öðrum hætti og alls konar önnur upplýsingatækni fyrirtækja og önnur fyrirtæki sem koma að því og önnur einkarekin fyrirtæki sem koma að því með einum eða öðrum hætti að þjóna sjávarútveginum

þegar við horfum á heildina þá geti þetta verið maður hefur heyrt tölur allt frá tuttugu og fimm prósent og upp í þrjátíu prósent það er einnig áhugavert að skoða hvaða áhrif þetta hefur á landsframleiðsluna en ekki síður síðan ársverkin hvernig í heildina þessi atriði sem ég hef nefnt hvernig þau koma inn í fjölda ársverka og síðast vildi ég auðvitað nefna landfræðilegt mikilvægi þessarar atvinnugreinar þar sem við þekkjum það að sjávarútvegur er auðvitað að stærstum hluta atvinnugrein landsbyggðarinnar þess vegna er áhugavert að vita um áhrifin á einstökum landsvæðum og þess vegna beini ég þessari fyrirspurn til hæstvirts sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra